Działania władz w Sudanie polegające na systematycznych represjach członków opozycji demokratycznej oraz na łamaniu praw człowieka wymagają reakcji społeczności międzynarodowej.

W wyniku styczniowych protestów zatrzymanych zostało także ponad 140 innych działaczy praw człowieka i opozycjonistów. Zatrzymania przebiegały z użyciem siły. Dochodzą do nas też raporty o stosowaniu tortur wobec aresztowanych. Dialog z sudańskimi władzami jest potrzebny, ale musi być bardziej zdecydowany. Jednak uważam, że w sytuacji, gdy ignorują one zalecenia społeczności międzynarodowej, jak chociażby poprzez odrzucanie rekomendacji ONZ w maju 2016 r., powinniśmy przede wszystkim ukierunkować nasze wsparcie na lokalnie działających obrońców praw człowieka i społeczeństwo obywatelskie.